gunnar gíslason fyrrverandi prófastur og alþingismaður andaðist í fyrradag mánudaginn þrítugasta og fyrsta mars hann var tæpra níutíu og fjögurra ára að aldri

gunnar gíslason var fæddur á seyðisfirði fimmti apríl nítján hundruð og fjórtán foreldrar hans voru hjónin gísli jónsson verslunarstjóri þar og margrét arnórsdóttir húsmóðir hann lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum á akureyri árið nítján hundruð þrjátíu og átta síðan nam hann guðfræði í háskóla íslands og lauk guðfræðiprófi árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú gunnar gíslason varð á útskriftarárinu nítján hundruð fjörutíu og þrjú sóknarprestur og bóndi á glaumbæ í skagafirði og gegndi þeim störfum til ársins nítján hundruð áttatíu og tvö hann var jafnframt prófastur í skagafjarðarsýslu árin nítján hundruð sjötíu og sjö til nítján hundruð áttatíu og tvö skólastjóri unglingaskóla í varmahlíð var hann nítján hundruð fjörutíu og fjögur til nítján hundruð fjörutíu og sex hann var kjörinn varaþingmaður sjálfstæðisflokksins í skagafjarðarsýslu í alþingiskosningunum nítján hundruð fimmtíu og þrjú og nítján hundruð fimmtíu og sex og tók þá tvisvar sæti á alþingi fyrra sinn nítján hundruð fimmtíu og fimm síðara sinn nítján hundruð fimmtíu og sjö í sumarkosningum nítján hundruð fimmtíu og níu varð hann þingmaður skagfirðinga og í haustkosningunum sama ár varð hann þingmaður norðurlandskjördæmis vestra og hélt því þingsæti til ársins nítján hundruð sjötíu og fjögur sat á átján þingum alls hann var annar varaforseti neðri deildar nítján hundruð sjötíu til nítján hundruð sjötíu og eins og fyrsti varaforseti deildarinnar nítján hundruð sjötíu og eitt til nítján hundruð sjötíu og fjögur hann sat á allsherjarþingi sameinuðu þjóðanna árið nítján hundruð sextíu og fimm gunnar gíslason átti þátt í ýmsum félagsstörfum og var kjörinn til þeirra sem forustumaður hann átti sæti í stúdentaráði háskóla íslands nítján hundruð þrjátíu og níu til nítján hundruð fjörutíu var formaður vöku félags lýðræðissinnaðra stúdenta nítján hundruð fjörutíu til nítján hundruð fjörutíu og eitt hann var í hreppsnefnd seyluhrepps í skagafjarðarsýslu nítján hundruð fjörutíu og sex til nítján hundruð áttatíu og sex

í bankaráði búnaðarbanka íslands var hann nítján hundruð sextíu og níu til nítján hundruð áttatíu og fimm þau æviatriði sem hér hafa verið talin bera vitni um það traust sem gunnar gíslason naut ekki síst heima í héraði hann var áhugasamur bóndi og var á alþingi árum saman formaður landbúnaðarnefndar neðri deildar ræktun jarðarinnar og efling byggðarinnar í landinu voru honum áhugamál ég bið háttvirta